Señora presidenta, señor comisario Hahn, en un debate, ayer por la tarde, tuve ocasión de afirmar que la defensa europea de las libertades requiere periodistas libres de amenazas, pero también abogados y activistas de derechos humanos libres de amenazas. Y eso concierne a la política interior de la Unión Europea, cuando se trata de asegurar la cooperación judicial y en el marco de la euroorden, para impedir la impunidad, pero también a la política exterior europea, que tiene la obligación de dar la cara por la liberación de Mahmoud Osman, ganador del Premio Sájarov en 2007, galardonado por Human Rights Watch en 2017 y activista de derechos humanos y abogado que se ha distinguido por la defensa jurídica y por la asistencia jurídica al servicio de aquellos que ven sus libertades amenazadas en Sudán activistas, opositores, estudiantes, académicos y periodistas reprimidos.

Por tanto, la Unión Europea tiene la obligación de emplear toda su capacidad diplomática y persuasiva y el peso de su ayuda exterior para asegurar la liberación cuanto antes de Mahmoud Osman.